Wij horen alom dat het toch niet goed loopt. Het is heel traag tot ontwikkeling gekomen. De flexibiliteit is zeer gering en ik heb begrepen, vandaag ook, dat het Poolse voorzitterschap daarmee aan de slag gaat. De Polen willen echt evolueren en kijken of er veranderingen moeten komen om die programma's terug te brengen

Mijn vraag is nu aan de commissaris hoe pakt u dat nu aan?

Ik heb die stukken niet gezien.